Jelenleg ezt a számviteli sztenderdet az EU ban használják olyan vállalatok esetében, amelynek értékpapírjai az EU szabályozott piacán, a tőzsdén megjelentek. A jelentés kiemeli, hogy a biztosítási számvitelben jelentős különbségek vannak, többek között a bevételek és a nyereség megjelenítésében. Az indítvány több olyan pontot is tartalmaz, amelyek harmonizálják a biztosítási szerződésekre vonatkozó számviteli szabályokat a különböző országcsoportok között. A cél a biztosítási ágazaton belül, a pénzügyi kimutatások valósághű leírása, és jobb összehasonlíthatósága.